Signor Presidente, onorevoli colleghi, era l'11 novembre 2015 quando come Parlamento europeo votammo una proposta di modifica della legge elettorale europea, esercitando quel potere d'iniziativa che il trattato ci assegna in via eccezionale. Da allora siamo in attesa della decisione del Consiglio alla guida del quale si sono succedute ben cinque Presidenze diverse. Pare proprio, insomma, che il Consiglio abbia dimenticato il secondo paragrafo dell'articolo 13 TUE e vorremmo quindi ricordare ai suoi componenti che esso sancisce il dovere di leale cooperazione tra le istituzioni, dovere ribadito peraltro anche dall'accordo interistituzionale dell'aprile 2016. Ci chiediamo quindi quali impedimenti maggiori stiano bloccando il colegislatore e quando potremo finalmente avanzare sul dossier. Ricordo infatti che, affinché possa essere applicata alle elezioni del 2019, la riforma dovrebbe essere finalizzata molto in fretta. In alcuni Stati membri, le modifiche della legge elettorale devono infatti entrare in vigore dodici mesi prima delle elezioni stesse. Abbiamo proposto miglioramenti concreti e di assoluto buonsenso. Quanto dovremo e dovranno ancora aspettare i cittadini per vederli diventare finalmente realtà?